að loknum atkvæðagreiðslum um sjö fyrstu dagskrármálin fer fram umræða utan dagskrár um efnahagsmál málshefjandi er háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir hæstvirtur forsætisráðherra verður til andsvara